We hebben te lang excellente kennis geleverd in Europa en vervolgens de productie in andere delen van de wereld laten gebeuren.

Dat moet anders en dat kan ook anders. En daar is dit beleid op gericht.

De oude generaties worden met Duitse machines allemaal in het Verre Oosten gemaakt. De nieuwe technologie, die moeten we hier ook produceren en vervolgens exporteren. Dat is een andere mindset En dat kan ook als we onze middelen van de EIB, de structuurfondsen, Horizon2020, anders inzetten en bindende afspraken maken met de industrie. Ik zie dat ook gebeuren.

Tajani, eurocommissaris Hahn zullen naar mijn gebied komen om dat te zien. En ik heb er vertrouwen in dat als we onze instrumenten, onder andere garanties van de EIB, anders inzetten, de bedrijven, universiteiten, opleidingen dit begrijpen. Dan krijgen we kansen voor groen, groei en banen, en wat mij betreft met bindende doelstellingen voor de komende jaren.